mais simplement la volonté de garantir des conditions d'harmonisation afin d'éviter des pratiques déloyales et des barrières aux marchés, et aussi d'assurer à des millions de patients un accès rapide à des médicaments innovants.

Une telle attitude serait inacceptable et préjudiciable aux efforts qui sont menés dans la recherche, l'innovation et le développement et remettrait en cause le rôle important de l'Agence européenne des médicaments. N'oublions pas que la santé ne doit pas être considérée comme un coût, mais bien comme un investissement à l'égard de nos populations et aussi à l'égard de nos industries de recherche.